Jakiś czas temu Oleg Orłow powiedział, że największym problemem w sprawach Północnego Kaukazu było odrzucenie przez decydentów najważniejszego aspektu, jakim są prawa człowieka.